virðulegi forseti ég hef ekki skilið neina ræðu hér enn þá þannig að það sé ætlast til atkvæðagreiðslu um málið umræðan hérna hófst á því að það væri ekki óskað eftir atkvæðagreiðslu um lengd þingfundar það að þingmenn væru reiðubúnir til að vera hér fram eftir kvöldi og sömuleiðis fram eftir nóttu sömuleiðis vil ég ítreka það sem kom reyndar fram hérna í seinustu ræðu það er